virðulegi forseti ég skil mætavel hvað leið var farin við það að einkavæða bankana ég skil mætavel að ríkið skilaði aftur eign sem það tók yfir og varð þar með að eign íslenska ríkisins til skilanefndarinnar þar er það í meðferð í eignarhaldsfélagi og kröfuhafarnir eru óbeinir eigendur en hverjir eignast bankana hverjir eignast bankana

að við einkavæðinguna sem fór fram tvö þúsund og tvö hafi nú eignarhaldinu verið verulega ábótavant er hæstvirtur fjármálaráðherra ekki reiðubúinn að fallast á að ef hann gerir athugasemdir við það hvernig einkavæðingin fór fram á sínum tíma hlýtur honum um leið að vera umhugað um hvernig eignarhaldinu á bönkunum er háttað

til þess að svara spurningum hæstvirtur fjármálaráðherra hefði ég talið að menn hefðu átt að fara mun gætilegar að því þegar menn skiluðu bönkunum aftur við skulum líka taka það með inn í reikninginn að landsbankinn er enn í eigu bankanna ég hefði til að mynda talið að ríkið hefði í kjölfar eignarhluta síns til dæmis farið í það að leiðrétta höfuðstólshækkanir á lánum heimilanna í landinu það er aðgerð sem ríkisstjórnin hefði átt að fara í meðan eignarhaldið var að fullu